Cuando los Estados Unidos, Israel, y después la Unión Europea, apoyaron, financiaron, la secesión de Sudán sin que se resolviera previa y conjuntamente entre los futuros Estados el contencioso de los dos mil kilómetros de frontera y la extracción de crudo y su transporte, se sabía a lo que íbamos.